Ich glaube, für die britische Wirtschaft wäre es in der Tat besser, wenn sie in der Europäischen Union bliebe, das weiß auch jeder Unternehmer, nur mancher Politiker leider nicht. Hätte es in Zeiten der Finanzkrise nur globale Konzerne und Banken gegeben in der Europäischen Union, stünde es heute schlecht um die Wirtschaft und die Arbeitsplätze auf unserem Kontinent. Es waren gerade die flexibel aufgestellten Mittelständler unterschiedlichster Branchen, die die Auswirkungen der Krise in den Regionen abfederten. Kleine mittlere Firmen, familiengeführte Unternehmen Ihre Inhaber identifizieren sich mit Regionen mit dem Betrieb, mit Arbeitnehmern. Machen wir ihnen das Leben deshalb nicht unnötig schwer. Es ist nicht mehr als gerecht es ist absolut angebracht dass KMU in der Eigenkapitalverordnung einen Korrekturfaktor bei der Risikogewichtung und Eigenkapitalhinterlegung haben. Investitionen des Mittelstandes sind der Risiko und Konjunkturpuffer für Europas Wirtschaft und letztlich für die Finanzmärkte. Der Korrekturfaktor für Mittelstandskredite muss deshalb nicht nur dauerhaft bleiben, vielmehr sollte die Freigrenze dafür auch deutlich angehoben werden, und für inhabergeführte Unternehmen sollte es darüber hinaus bei der Eigenkapitalabsicherung von Krediten weitere Erleichterungen geben.